Il y a aussi beaucoup d'interrogations suscitées par la gouvernance de cet instrument global, y compris concernant la nouvelle architecture financière externe. Ensuite, les Balkans de l'Ouest doivent rester au centre de notre attention.

Vous êtes familier, Monsieur le Vice président, de la situation en Roumanie et je vous remercie pour votre engagement. J'espère qu'il sera le même d'ici les prochaines élections européennes.